Het is nu aan de overheden en daar horen uiteraard ook de Europese instellingen bij om aan burgers en bedrijven de nodige zekerheid te bieden, want burgers en bedrijven dreigen kopje onder te gaan in een tsunami van onzekerheid. Het herstelfonds dat voorgesteld is, bevat zeker hefbomen die daaraan kunnen bijdragen, maar ik denk dat we dat vooral in een dynamisch perspectief moeten zien. We weten niet

Om burgers en bedrijven door de turbulentie die we nu meemaken te leiden, pleit ik ervoor om in het kader van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting de vernieuwing van de economie, de innovatieve programma's, absoluut voorrang te geven en te laten primeren.

Daar is nooit de minste discussie over geweest.

Ik roep dan ook alle betrokkenen, zeker ook de Raad en de Commissie, op om er alles aan te doen om een interinstitutionele blokkering te vermijden.